og ekki bara veiðisvæðum heldur sjálfsagt nýtingarrétti á botni bæði við rockall og jan mayen ég spyr hæstvirts utanríkisráðherra hvað gangi í þessum samningum af hverju sé ekki búið að klára þessa samninga hvað sé í vegi fyrir því hugsanlega eigum við eftir landhelgisstríð út af þessum samningum og ég geri mér það að mikið sé í húfi fyrir íslensku þjóðina að ná yfirráðum tel þess vegna nauðsynlegt að við höldum áfram að berjast í því að ná yfirráðum yfir þessum svæðum sem við eigum rétt á það er um olíu að ræða það er um fisk að ræða og hugsanlega inn í framtíðina málma og öðrum

afurðum síðast en ekki síst höfum við gert samning um jan mayen og það er kannski spurning hvort þarf ekki að taka upp þann samning og skoða hann og þess vegna legg ég áherslu á það við utanríkisráðherra hvað líður þessum málum og það verður fróðlegt að fylgjast með því hvað er í deiglunni